Señor presidente, Irak —lo sabemos todos— no es solo la cuna de nuestra civilización, sino que es también, seguramente, uno de los pocos proyectos democráticos de tipo liberal, o intentos de proyectos democráticos, en Oriente Medio. Por eso creo que, como tal proyecto, merece todo el apoyo político, diplomático e incluso financiero de la Unión Europea. Dicho esto, es evidente que lo que ha sucedido en las últimas semanas es de todo punto inaceptable.